Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo chiedere al collega Fontana se invece sa che nella legge italiana ed è per questo che c'è una proposta fortissima di abrogare quella parte la legge Bossi Fini fatta dal governo Berlusconi prevede che un clandestino sia colpevole di un reato, cioè la clandestinità